Hvala lepa! No, pred sabo imamo seveda še eno svinjarijo, ki jo je zakuhala Cerarjeva vlada. Osem tisoč evrov na dan, to je tak denar, ki bi ki bi marsikomu v Sloveniji hudičevo prav prišel, tudi če bi ga razdelil že samo en jih osem tisoč evrov. Rok za to direktivo, za sprejem, je potekel sedemnajstega šestega dva tisoč šestnajst. Pa je šlo mimo, sedemnajsti šesti dva tisoč sedemnajst, pa je šel minil mimo sedemnajsti šesti dva tisoč osemnajst in zdaj bo vsak čas dva tisoč devetnajst, ni nikomur nič. Cerarju se je fučkalo za vse skupaj in njegovi vladi, kaj se dogaja z našim denarjem. To je naš denar. Denar vseh državljanov Slovenije, tistih seveda, ki delajo, ne tistih, ki dobivajo socialne podpore in ki so ali pa migrantov ali pa ne vem koga. Naš denar, tistih, ki delamo. Izračunajte, osemtisočkrat tristo petinšestdeset pa še enkrat tristo petinšestdeset, pa še pol leta zraven, koliko je to denarja. In nikomur nič, namesto da bi tistim, ki so to naredili in katerih nedelo je posledica tole, da bi jim pobrali vse, kar imajo, enkrat samkrat ne bo nekdo kaznovan za svinjarije, ne pa, da je nagrajen s tem, da je potem zunanji minister, in še cela kopica tistih ljudi, ki so sodelovali pri tej grozljivi svinjski kraji in in zločinu nad slovenskimi, tistimi delavnimi ljudmi. Pa porkafiks, kaj se gremo v tej državi. In koliko časa bomo še trpeli, da so vsi tisti, ki so počenjali take zadeve, enostavno privilegirani, nihče se jim ne sme nič reči in že to, kar jaz danes govorim, bo sigurno kdo obtožil, da je to sovražni govor, ker govorim resnico. Kaj se gremo tule? Kaj se gremo? A hočete imeti Francijo tulele odzunaj? Bodite veseli, da slovenski narod je preveč posran, da bi se upal iti na cesto, ampak ko mu bo pa enkrat pregorelo, bo šel pa na cesto hujše, kakor so šli Francozi. In upam, da takrat tudi ne bojo policaji proti ljudem delali, ampak da bojo šli na stran tistih ljudi, ki plačujejo, ki delajo in ki nimajo kaj za preživeti. Predstavljajte se, kako mesecev bi lahko nekdo preživel s temi enodnevno kaznijo od tistih, ki imajo recimo štiristo evrov penzije ali pa še manj, ker ne more živeti od tega, tulele pa, levo, desno, denarji letijo kamorkoli. Sramota! Sramota! In ti ljudje še zmeraj pokonci hodijo po Sloveniji pa po svetu, se, ne vem, kaj hvalijo z ne vem čim. Mislim, človek enostavno ne more imeti besede, da pove, kakšna svinjarija je to. Vsakega normalnega Slovenca mora to prizadeti. Kaj takega v Nemčiji ne bi bilo mogoče, tudi u Avstriji ne. V Avstriji ne in ne na Madžarskem, ne v Italiji, mogoče je samo pri nas, zaradi tega, ker neka kvazilevičarska, kvazikomunistična klika vse skupaj štrika tukajle gor in ne pusti, da bi kdor kada rekel. Če hoče kdo povedati, kaj je narobe, sovražni govor. Pa dajte, nehajte že enkrat. Nehajte že enkrat, dajte ljudem svobodo, dajte jim priliko, da bojo delali, in zaprite tistem tiste, ki so jim kradli.